Wat de Partij van de Vrijheid betreft, is toerismebeleid de primaire verantwoordelijkheid van de nationale lidstaten.

En belangrijker nog, er is geen sprake van dat toerisme een grensoverschrijdend probleem is waar Europa zich mee zou moeten bemoeien.

Ook de toeristische industrie moet in de toekomst bij gaan dragen aan de zogenaamde economische, sociale en territoriale samenhang van de Europese Unie.

Ik zal u een aantal voorbeelden van de plannen geven, Voorzitter. Zo moet de haalbaarheid worden onderzocht van een Europees merk voor kwaliteitstoerisme. Uiteraard zal de bureaucratische molen in Brussel dit kwaliteitstoerisme gaan definiëren en dus niet het land of de toeristen zelf. Ook moet het toerisme naar zogenaamde duurzame bestemmingen worden bevorderd en mogen afgelegen eilanden en buitengebieden straks gaan graaien uit de Brusselse subsidiepot. Europa moet zich niet gaan bemoeien met de toeristische industrie.